flutt af okkur sem eigum sæti í vestnorræna ráðinu ásamt mér háttvirtum þingmönnum önnu kristínu gunnarsdóttur hjálmari árnasyni sigurrós þorgrímsdóttur guðrúnu ögmundsdóttur og sigurjóni þórðarsyni þessi tillaga var sett fram á grundvelli ályktunar vestnorræna ráðsins frá í sumar svohljóðandi vestnorræna ráðið skorar á ríkisstjórnir íslands færeyja og grænlands að tekin verði upp kennsla í grunnskólum um sögu þjóðfélagsgerðar menningu og tungumál vestnorrænna nágrannalanda og verði kennslan fastur liður í námskrá og viðeigandi aldursstigum löndin eru hvött til að útbúa sameiginlegt kennsluefni á öllum málunum þremur í þessum tilgangi þessi þrjú lönd ísland færeyjar og grænland eiga auðvitað margt og auðvitað hagsmunir þjóðanna mjög nátengdir af þeim sökum er mjög þýðingarmikið að við lærum að þekkja hvert annað og skilja þau sjónarmið sem liggja á bak við byggð í hverju landi

menningu og sögu þjóðanna ég tala ekki um ef árangur næðist í því að við íslendingar lærðum grænlensku og færeysku og gagnkvæmt að grænlendingar kynnu okkar tungumál og auðvitað færeyingar sem raunar skilja íslensku eða ná tökum á íslensku furðufljótt eins og nú standa sakir er grátlega lítið um kennslu og fróðleik um þessar grannbyggðir okkar og með þessari tillögu viljum við reyna að breyta því

það er auðvitað mjög þroskandi fyrir unglinga og börn að læra í grundvallaratriðum um uppbyggingu grænlensku sögulega þróun þess tungumáls og lifnaðarhætti og hið sama á raunar við um færeyjar en saga færeyja sérstaklega okkar íslendinga hefur um árhundruð verið mjög samtvinnuð og raunar grænlendinga einnig ég legg til frú forseti að málið gangi til